Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, astăzi dezbatem un raport și sper ca mâine să fie votat un raport extrem de important, pentru că 80 din cetățeni, din populația Uniunii, este conectată la internet și, până la urmă, viața cetățenilor, dar și economiile statelor membre depind de tehnologii, de tehnologia digitală. În același timp, există acest risc de atacuri cibernetice. De aceea voi susține raportul legat de înființarea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică, dar și rețelele de centre naționale și de coordonare, pentru că, așa cum spunea domnul comisar, este foarte important ca lucrurile să funcționeze în sistem, în cadrul pieței interne. Mă bucur că, la propunerea Comisiei, au fost adăugate amendamente din partea colegilor din Parlament legate de IMM uri. Știm foarte clar că ele sunt mai vulnerabile decât companiile mari pentru că, sigur, nu sunt specializate în securitatea cibernetică. De aceea, este necesar ca Centrul de competențe și Rețeaua de competențe în materie de securitate să acorde sprijin IMM urilor pentru accesul la cunoștințe și formare profesională.